Signor Presidente, signora Commissaria, onorevoli colleghi, il pacchetto asilo, migrazione e integrazione è molto importante e ambizioso e mi complimento con i relatori per l'ottimo lavoro svolto. Ma, spero davvero che le risorse finanziarie siano effettivamente destinate alle priorità principali. 1 Una politica degli ingressi chiara e senza deroghe. Sì agli immigrati regolari, che hanno un regolare permesso di studio o di soggiorno, anche ovviamente per motivi di lavoro. Sì ai richiedenti asilo, con un occhio di riguardo ai soggetti più vulnerabili soprattutto i minori, ma rimpatri obbligatori per gli irregolari. 2 Una politica di condivisione europea delle emergenze umanitarie per lavorare all'obiettivo di un sistema di ricollocazione obbligatorio dei rifugiati all'interno dell'Unione europea. 3 L'istituzione di corridoi umanitari quando ci sono crisi umanitarie serie. 4 Accordi bilaterali tra l'UE e i paesi di origine e di transito dei migranti per prevenire l'immigrazione irregolare, garantire reali politiche di rimpatrio e contrastare efficacemente il traffico di esseri umani da parte delle organizzazioni criminali. 5 Rafforzare Frontex per il controllo efficace delle frontiere con azioni di pattugliamento coordinate. Su Frontex una riflessione si utilizzano troppe risorse per spese burocratiche e amministrative, invece le risorse devono essere finalizzate alle azioni concrete. Infine, qualche perplessità sulle disposizioni generali a livello finanziario. L'accessibilità per un ampio spettro di attori pubblici e privati che possono usufruire delle risorse pone il rischio di parcellizzare le risorse stesse e di ridurre l'impatto concreto delle azioni.